Unnötige Doppelkontrollen müssen genauso vermieden werden wie eine überbordende Bürokratie und überzogene Kosten. Das umfangreiche System der Cross Compliance Kontrollen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik muss anerkannt werden und darf keiner zusätzlichen Kostenpflicht oder gar zusätzlichen Kontrollen durch die Lebensmittelkontrollbehörde unterliegen.

Wenn dann noch die Häufigkeit der Kontrollen und die Höhe der Gebühren von der Kontrollbehörde selbst festgelegt werden dürfen, dann, Herr Kommissar, laufen wir Gefahr, dass willkürlich kontrolliert wird, einfach nur der Kontrolle wegen und um Einnahmen zu erwirtschaften.